Die Richtlinie ist ein überfälliger Schritt zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und von älteren Menschen. Sie verpflichtet endlich die öffentlichen Behörden zur Barrierefreiheit der Webseiten. Ich appelliere an die Verwaltungen und Kommunen, die drei Jahre Übergangsfrist nicht auszunutzen, sondern wesentlich früher ihren Bürgern und Bürgerinnen den Zugang zu Dienstleistungen zu ermöglichen. Wir als Grüne unterstützen den Bericht, aber wir wären gerne weiter gegangen. Wir als Grüne hätten gerne alle Dienste der Daseinsvorsorge in diese Richtlinie einbezogen. Denn es kann ja nicht sein, dass ein Teil der Bevölkerung weiß, wie hoch die Wassergebühren sind, und ein anderer Teil nicht.

Unklar bleibt der technische Teil der Richtlinie. Dabei ist das der allerwichtigste Teil, denn er garantiert die Barrierefreiheit.